forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um greiðslu kostnaðar vegna opinbers eftirlits með fjármálastarfsemi með síðari breytingum sem er þrjú hundruð áttugasta og fyrsta mál þingsins á árinu nítján hundruð níutíu og níu voru samþykkt á alþingi lög um greiðslu kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi með lögunum var gjald sem eftirlitsskyldir aðilar greiða til að standa straum af rekstri fjármálaeftirlitsins greitt á þann veg að tryggt væri að það uppfyllti skilyrði stjórnarskrárinnar um skattlagningarheimildir þetta þýddi meðal annars að festa þurfti álagningarhlutfall í lög í stað þess að kveða einungis á um hámark álagningar þessum álagningarhlutföllum þarf að breyta á hverju haustþingi enda ógerlegt að ákveða nákvæmlega hlutföll álagningar á flokka eftirlitsskyldra aðila til lengri tíma en eins árs í senn samkvæmt þessu hefur frumvarp til breytinga á þess lögum verið lagt fram á hverju haustþingi að fenginni skýrslu fjármálaeftirlitsins um áætlaðan rekstrarkostnað næsta árs athugun ráðuneytisins á skýrslunni og að fengnu áliti samráðsnefndar eftirlitsskyldra aðila

aðila hækkuð mismunur á breytingum hvað þetta varðar skýrist af mismunandi þróun álagningarstofna einstakra flokka eftirlitsskyldra aðila en rekstraráætlun fjármálaeftirlitsins fyrir árið tvö þúsund og sex gerir í meginatriðum ráð fyrir

rekstrarkostnaður fjármálaeftirlitsins samkvæmt upphaflegri áætlun fyrir árið tvö þúsund og fimm var þrjú hundruð og níu og hálfa milljón króna en áætlaður rekstrarkostnaður á árinu tvö þúsund og sex verður fjögur hundruð og tíu komma fimm milljónir króna sem er hækkun um hundrað og eina milljón króna eða þrjátíu og tvö komma sex prósent lætur nærri að launakostnaður sé um þrír fjórðu hlutar rekstrarkostnaðar fjármálaeftirlitsins skýrist því meginhluti hækkunar og rekstrarkostnaðar milli ára annars vegar af áætlaðri fjölgun stöðugilda úr rúmlega þrjátíu og fimm samkvæmt upphaflegri áætlun fyrir árið tvö þúsund og fimm í þrjátíu og níu komma sjö samkvæmt áætlun fyrir árið tvö þúsund og sex og hins vegar af hækkun samkvæmt kjarasamningum og launaskriði fjölgun stöðugilda helst í hendur við aukin verkefni og er þar einkum um að ræða aukin verkefni í tengslum við breytingar á verðbréfaviðskiptalögum undirbúning að innleiðingu nýrra eiginfjárreglna fyrir fjármálafyrirtæki og aukin verkefni sem tengjast vaxandi umsvifum íslensku viðskiptabankanna á erlendum mörkuðum þá eru í frumvarpinu gerðar tillögur til breytinga á ákvæðum annarri grein laganna til að gæta betur samræmis við almenna vinnu við fjárlagagerð og ákvæðum fjórða og sjöttu greinar af tæknilegum ástæðum til marks um öra þróun í starfsumhverfi fjármálaeftirlitsins má nefna að frá því að eftirlitið sendi ráðuneytinu áætlun sína hafa innlendir bankar ráðist í frekari kaup á fjármálafyrirtækjum erlendis og innlent vátryggingafélag hefur keypt ráðandi hlut í bresku vátryggingafélagi kaup þessi munu kalla á enn aukin útgjöld vegna eftirlits fjármálaeftirlitsins með starfsemi innlendra aðila erlendis hæstvirtur forseti í fylgiskjali með frumvarpinu er að finna skýrslu fjármálaeftirlitsins til viðskiptaráðherra um starfsemi eftirlitsins í skýrslunni er fjallað um eftirlit með einstökum sviðum fjármálamarkaðar lánamarkaðar verðbréfamarkaðar vátryggingamarkaðar og lífeyrismarkaðar auk þess sem greint er frá þróun og horfum á íslenskum fjármálamarkaði og áherslum í starfi fjármálaeftirlitsins næstu missiri